frekar en fyrri daginn að tala mikið um þessa kattasmölun þingmanns

fjármálafyrirtækin sem er málefnalegt innlegg í þessa umræðu og hvaða lærdóm við getum dregið af því við erum með hér á vettvangi alþingis á vettvangi viðskiptanefndar til umfjöllunar frumvarp til laga um fjármálafyrirtæki það hefur farið mikil vinna á vettvangi viðskiptanefndar til að fjalla um það frumvarp við höfum fengið á fund nefndarinnar fjölmarga aðila og umsagnir bæði skriflegar formlegar og fjölmargir sem hafa komið og tekið þátt í umræðu við nefndina um það lagafrumvarp ég held að það sé hárrétt sem mér fannst þingmaðurinn vera að ýja að að í skýrslu rannsóknarnefndarinnar séu atriði sem eigi að koma okkur að gagni við yfirferð á því frumvarpi henni er ekki lokið í viðskiptanefnd og ég held að þar séu atriði sem er mjög eðlilegt að taka og hafa til hliðsjónar jafnvel sem við gætum komið inn í frumvarpið nú þegar ég nefndi það reyndar í mínu máli hér áðan ég talaði meðal annars um hluti eins og kaupauka og kaupréttarkerfin sem er meðal annars ákvæði um í umræddu frumvarpi um fjármálafyrirtæki ég er þeirrar skoðunar að við eigum að skoða það aðeins í ljósi þess sem skýrslan segir um þau atriði ég nefndi hér um að greina með einhverjum hætti á milli viðskiptabankastarfsemi og fjárfestinga lánastarfsemi sem skýrslan fjallar líka um

hlutur sem ég tel að við eigum endilega að skoða á vettvangi viðskiptanefndar það eru áreiðanlega fleiri slík dæmi í skýrslunni þegar grannt er skoðað sem geta komið okkur að gagni við yfirferð þessa máls á vettvangi þingsins